Roekeloze Europese banken begonnen het onverantwoorde leengedrag van de Grieken te financieren.

Maar hoe? Het land ís al failliet, met een nationale schuld van 180 procent van het bruto nationaal product. Sinds de dictaten van het Verdrag van Versailles weten we van een kale kip kun je niet plukken. Het kostte ons een tweede wereldoorlog om dat te snappen en, nota bene, na die oorlog kreeg uitgerekend Duitsland de ruimste schuldkwijtschelding ooit. Zijn we nou zo stom om weer die fout te maken en van een kale Griekse kip te gaan plukken? Nee toch! Griekenland heeft alleen toekomst met een gedeeltelijke schuldkwijting en een eigen munt.